Komisjon kui matemaatikaõpetaja hindab, et firmad teevad tehte õigesti ja piloodid valesti. Samas, kui ma ei eksi, oleme me veoautojuhtidele kehtestanud palju lühema järjest kabiinis viibimise aja, kui nüüd pilootidele tahame kehtestada. Kas komisjoni tõesti mõtleb, et lennuki kokpitis on nii palju mugavam, et kehtestada teistsugune regulatsioon? Võib olla ei ole tark poliitika reguleerida piloote viisil, mida nad ise üldse ei aktsepteeri.